En Allemagne, ces choix ont conduit à son désaveu populaire et à la flambée de l'extrême droite. Demain, ils conduiront à l'implosion de l'Union européenne. Il est dès lors urgent que nous envisagions une autre voie, celle d'une véritable solidarité européenne. Pourtant, la Commission nous propose ici un budget en baisse de

Qu'en est il de l'agriculture de proximité?

C'est à ce prix que l'on fera reculer les flambeurs xénophobes et autoritaires.